Das ungarische Parlament hat selbstverständlich das Recht, die Verfassung und die Gesetze zu beschließen.

In keinem Rechtsstaat ist es zulässig, einfache Gesetze in den Verfassungsrang zu erheben, um zu verhindern, dass der Verfassungsgerichtshof tätig wird.

Ich weiß, viele Bürgerinnen und Bürger Ungarns sehen das nicht als das Hauptproblem

haben. Aber Sie müssen sich letztendlich entscheiden Stehen Sie auf der Seite der Kommission, der Vizepräsidentin Reding, oder auf der Seite von Orbán und der Verletzung des Rechts? Stehen Sie auf der Seite der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit oder nicht? Ich würde auch den Rat bitten, eine klare Position einzunehmen. Denn was ich heute gehört habe, war

Komitee. Ich mache Orbán nicht verantwortlich für den wachsenden Antisemitismus, aber Sie können nicht zuschauen, meine Damen und Herren der Europäischen Volkspartei, wenn heute ungestraft in Ungarn auf die Namenstafeln von Professoren an Universitäten geschrieben wird Jude, Jude, Jude und das Hakenkreuz draufgemalt